Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers amis, tout d'abord, je voudrais vous dire que, pour moi, le combat de l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas un combat de gauche ou de droite, ce n'est pas un combat d'hommes ou de femmes, c'est un combat de société.

Cela ne doit pas être la société dans laquelle nous vivons. Je vous demande une mobilisation générale, aussi bien à la Commission, au Conseil qu'au Parlement, pour que nous laissions une société plus égalitaire, plus juste et qui sache mieux mettre en valeur la formation des jeunes filles et leur intelligence. Le deuxième point porte sur l'égalité aux postes à responsabilités, Madame la Commissaire.

Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de passer par ce chemin. Vous savez, j'étais contre les quotas parce que je trouve quelque part un peu infâmant d'avoir besoin de protéger des femmes qui, par leurs compétences, doivent pouvoir y arriver.

Enfin, troisième point nous avons aussi besoin de lutter pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes.